Veľmi často totiž v spoločenských diskusiách dominuje ekonomické chápanie staroby. Pri reformách sociálneho štátu sa staroba prezentuje ako problém pre dôchodkový systém či zdravotníctvo.

A vzhľadom na svoju rozsiahlu profesionálnu skúsenosť poskytujú aj dôležitú spoločenskú či rodinnú podporu. A aj keby neplnili ekonomicky dôležité úlohy, aj tak treba vyšší priemerný vek dožitia chápať ako dôkaz zvyšovania kvality života v spoločnosti a starých ľudí chápať nie ako bremeno, ale ako plnohodnotných členov spoločnosti, ktorí si zaslúžia dôstojný život.